Señor Presidente, colegas, quiero mostrar mi preocupación extrema por la suspensión del Acuerdo de San José. En las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana que tuvieron lugar en Panamá a finales de octubre, reiteramos nuestra condena del golpe militar y nuestro apoyo a los esfuerzos de mediación de la OEA.

La situación en Honduras es crítica y no solamente a nivel político, sino también social y económico. Problemas como la pobreza, la crisis económica y la deuda externa no pueden permitirse un nuevo retraso en el proceso de resolución del conflicto político. En estos momentos, el Parlamento Europeo debe demostrar más que nunca su apoyo incondicional a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos, restituyendo al señor Zelaya como condición sine qua non previa a la legitimación del proceso electoral.